Panie Przewodniczący! Na wstępie chcę podziękować pozostałym grupom politycznym za dobrą współpracę i przygotowanie wspólnego projektu rezolucji. Od czasu kampanii wyborczej i wyborów z 2016 roku rośnie jak każdy wie napięcie polityczne między partią rządzącą a partią opozycyjną w Zambii, państwie, które przez ostatnie 25 lat dokonało wielu pokojowych przemian prodemokratycznych.

Jest to przestępstwo, za które maksymalnym wyrokiem w Zambii jest kara śmierci. Jak wiemy, już od 20 lat nie wykonano żadnej egzekucji w tym państwie, ale jak na razie taki najwyższy wymiar kary jest w Zambii ciągle możliwy za przestępstwo określone jako zdrada stanu. Jako że odnotowaliśmy także liczne doniesienia o motywacji politycznej w związku z zarzutami postawionymi Hichilemie, i biorąc pod uwagę fakt, że proces sądowy rozpocznie się już w tym tygodniu, chciałbym zaapelować o pilny dialog polityczny między obiema partiami przy wsparciu partnerów międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej i organizacji regionalnych.